herra forseti ég mæli fyrir nefndaráliti háttvirtrar samgöngunefndar á þingskjali númer fjögur hundruð tuttugu og eitt um frumvarp til laga um breytingu á lögum um fjarskipti númer áttatíu og eitt tvö þúsund og þrjú með síðari breytingum nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund ragnhildi hjaltadóttur og karl alvarsson frá samgönguráðuneyti og björn geirsson og friðrik pétursson frá póst og fjarskiptastofnun í frumvarpinu er lagt til að álagningarprósenta fjarskiptafyrirtækja í jöfnunarsjóð alþjónustu verði hækkuð úr núll komma tólf prósent í núll komma sextíu og fimm prósent af bókfærðri veltu fjarskiptafyrirtækja þetta kemur til af því að með úrskurði úrskurðarnefndar fjarskipta og póstmála frá tíunda október tvö þúsund og sjö hafa nú fallið verulegar viðbótarskuldbindingar á jöfnunarsjóðinn því er nauðsynlegt að hækka gjaldið til að sjóðurinn geti staðið undir skuldbindingum sínum á fundi nefndarinnar kom fram að nokkrir aðilar væru að velta fyrir sér að höfða mál fyrir dómstólum í því skyni að fá úrskurðinum snúið við nefndin leggur áherslu á að ef af slíkri málshöfðun verður og henni lyktar með því að úrskurðinum verði snúið við verði álagningarprósentan lækkuð á ný nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt undir þetta skrifa háttvirtir þingmenn steinunn valdís óskarsdóttir form ólöf nordal herdís þórðardóttir árni